Monsieur le Président, on peut toujours, sur le plan national, contester la composition et, de ce point de vue, je rejoins la remarque de Mme Lepage. Je pense qu'il y aura bientôt une période dans laquelle le pluralisme pourra être mieux assuré mais, pour autant, je ne voudrais pas remettre en question l'honnêteté du travail des personnes qui ont pris sérieusement leur tâche en charge, notamment une personne, M.